Temsig. Ja. Letošnji. Ja, dobili smo navodila in. prvo je bilo rečeno, da bo tekmovanje v mesecu juniju, mi smo z otroki se lotili nove programe delati, ker ne moreš, od februarja, ko bi moralo biti, pa je zaradi korone odpadlo, smo morali zdaj se lotiti novih programov. Otroci so delali zdaj nove stvari, zdaj naenkrat sprememba, Temsig, Tekmovanje mladih glasbenikov Slovenije se bo izvedlo za harfe dvajsetega maja. In zdaj cela panika pri vseh harfistkah, kar naenkrat bo treba ponoviti stare stvari, nehati nove stvari, stare stvari smo že malo kar pozabili. In ne vem, kaj bo. To je zdaj tekmovanje čez štirinajst dni. panika. predvsem pri srednješolkah je panika, ker je zdaj največ testov v srednji šoli. gimnazijke imajo zdaj v maju največ testov. junija ... Ja, no, ampak, gimnazijke toliko bolj, ne, ker v maju je, v maju se dejansko vse ocene pridobijo. V juniju skoraj več ni testa. In je ... Ja, ali pa popravljanje cvekov, ne. In je zdaj cela panika ratala. Punce imajo kaj za delati za sebe, za ... Treba je za Temsig se pripraviti. Treba je videti, pa nimajo kdaj vaditi, poleg tega je zdaj dosti šola online, pa ure odpadajo. Online šola, igrati harfo. Letos ne bo. Letos bo ... Letos ne vem, kaj bo. Letos bojo otroci šli na tekmovanje, na Temsig brez enega samega javnega nastopa. In bojo dobesedno ... Tiste ... Ja. Tiste deklice, ko so psihično stabilnejše, morda še bodo zdržale, so pa dekleta, ki, mi smo p vseh prejšnjih tekmovanjih vsa leta delali na tem, da smo, imeli po osem do deset nastopal, internih in javnih. Na ta način so punce živčke, natrenirale. Zdaj bojo brez tega šle in od, dekleta, ki ... Harfistke, ki, bi drugače lahko posegale po prvih mestih, se zna zgoditi, da se bojo zlomile pod težo psihičnega pritiska in na tekmovanju se ne bodo obnesle. Je pa mnogim dekletom to zelo pomembno, ker Temsig, gre dejansko potem, če so prva, druga ali tretje mesto, dobijo, lahko kandidirajo za zoisa. In te zoisove točke, to velja za tri leta. In so nam poslali zdaj, da če hočejo, da naj, sploh ne grejo na tekmovanje. Celo izgleda, da bi komisija oziroma Temsigu pasalo, da je čim manj otrok na tekmovanju. Istočasno je pa ratal problem še, na Temsigu zaradi komisije. recimo pri harfi se že ve, je že javila predsednica komisije, da ona pa ne bo mogla priti, ker, prvo je niso niti obvestili, ampak sem jo kar jaz obvestil. O spremembi termina sploh niso obvestili komisije. Komisija sploh ne ve, kdaj bo, da je drugi drugi termin in kdaj bo ta termin. Jaz sem pač članicam sporočil, ker so pač to vse moje bivše ali dijakinja oziroma mlade kolegice. in zdaj naenkrat, recimo ... Ja. Niso uradno dobile nobenega obvestila in recimo ena od kolegic ima takrat, snemanje z zagrebško filharmonijo in je povedala, da ona pač ne more priti. Ima zaseden termin. Ja. Zdaj pa ga pač ne bo mogla priti. Zdaj bojo mogli najti, druge člane komisije, nadomestne. Kdo bo nadomestni, to tudi ne vemo, ne. Tako da bo, da bo ... Tudi za komisijo je stresno pa za otroke. Poleg tega, je pri nas, zaradi tega covida, si zdaj malo izmišljujejo v Murski Soboti, kjer bo tekmovanje, da Murska Sobota ima harfe čez. In zdaj zdaj seveda je problem, je treba harfe iz avta ven vzeti. keltske harfe so mali instrumenti, to še lahko starši. Po tem covid zakonu ne smejo stopiti v šolo. Se pravi, bi morali učitelj, če ima recimo šest , iti po šest, ker vsak otrok igra na svojo harfo, ne. Po šest harf je treba iti, jih je treba nesti v šolo, ne, in, ravnateljica Murske Sobote je ... Ja. Ja, če je šest, če imaš šest tekmovalk, imaš šest različnih inštrumentov. Je treba to prinesti v šolo, fizično, ne. Ravnateljica je rekla: "Ne, saj to boste pa učitelji sami." Ne bojo učitelji sami. Pedalno harfo, pedalno harfo, en učitelj, pedalna harfa ima, med sedeminštirideset in sedeminpetdeset kilogramov. Če še ima prevleko transportno gor, je to skoraj sedemdeset kil. to iz avta en, ena učiteljica harfe ali pa ... Ne more sama. Se pravi, rabiš nekoga, da ti fizično pomaga nesti ven, da prinese v šolo. Okej, pol lahko z vozičkom mogoče pelješ, ampak če imaš ti dosti otrok, je treba te harfe uglasiti. Z malimi, druga stvar je srednješolke, to so že, zrele ženskice, ampak, mali otroci rabijo podporo. Mora nekdo sedeti z njimi. Poleg tega sta dve etapi, ne. Za za male otroke, prva kategorija, ne, srednješolke pa ja. Prva etapa, kdor se dobro odreže, gre v drugo etapo in v drugi etapi je treba potem ponovno igrati drug program. Isti dan bo. Ja. Samo ne vemo, ne vemo ne ur ne ničesar, ne vrstnega reda, ne števila tekmovalcev, nič se ne ve. Otroci, tako. Ja. Prej so imeli recimo na v normalnih pogojih, so, so bili starši z otroki. So starši otroke spodbujali in so se z njimi pogovarjali. Zdaj starši ne smejo stopiti v glasbeno šolo. Ta mali imajo, ta mali imajo šest minut, potem, ja, potem se če gledava osnovni šoli, je razdeljeno v tri kategorije osnovna šola. najmlajši imajo šest minut, pol imajo osem minut, konec osnovne šole imajo dvanajstminutni program. Pol je pa srednja šola, kjer imajo dvajset pa petindvajset, pol je pa že akademija. Harfe uglasiti. Za vsako harfo uglasiti rabiš svojih deset do dvanajst, trinajst minut. Absolutno. Ja. Ne bo fajn tokrat. Ne vem, kaj bo. Predvsem, predvsem potem bo tudi zanimivo, prej je bilo za te male otroke, je bilo prvo regijsko in potem čez en mesec pozneje državno. Zdaj je regijsko in državno vse v enem tekmovanju, ne. Da bo veliko otrok v teh malih kategorijah. Ja. V dvoranah zaenkrat še vedno ne smemo imeti nastopov. Sicer, je z zelo velikim veseljem ravnateljica sporočila, da bomo pa konec meseca vendarle lahko začeli, zaradi tega, ker bi nam naj NIJZ dovolili nastope. Vendar konec meseca bomo mi že tekmovanje mimo. Tako da za nas je to vse prepozno. zdaj bomo imeli, zdaj bomo probali pač do tekmovanja imeti dve nedelji popoldne Zoom nastop, pa bomo videli. Vsaj malo vsekakor vsaj malo odtehta, ne. Ja. Tako kot pouk, tako bo tudi nastop potekal. Ampak, prvo, kar je, to zvočno ne gre nikakor skozi. Zato ker so komponente, ki so narejene, in Zoom je narejen predvsem za govor, ne za snemanje glasbe. In, prenos zvoka, recimo harfa, deluje, frekvenčno območje od, osemdeset hercev, do, najvišja nota je c štiri gor, je svojih, ne vem, par tisoč hercev, ne. Tako da ... In potem pride do oscilacij, pa začne brenčati, pa, pa zapira potem, če daš pod, tam da original sound, če daš, potem se noter zabija, ne, ker je preglasno mikrofonu. Tako da je vse skupaj zelo ... To pa itak. Ja, smo še Celjanke, ne. Sicer internet je lahko v Celju boljši kot v Mariboru. Ne deluje na kilometrino. Ampak ja, je problem, ker potem, če je slab internet, se vmes prekine povezava, vse skupaj ne deluje. Letos bo, letos bo ... In tudi komisije bojo zanimive, ker če bojo v komisijo dali kakšne ljudi, ki nimajo nekih afinitet oziroma nimajo razumevanja za za specifiko instrumenta pa za situacijo, v kateri so se znašli otroci, bi znalo biti problem, ker, bojo ali ali preblago ocenjeni otroci ali pa prestrogo. Nobena skrajnost pa ni dobra. Nobena skrajnost pa ni dobra, ker, pomembno pa je spet otrokom, da dobijo neke rezultate, ker Temsig je vsaka tri leta, in če je nekdo dobro ocenjen, mu te, ta ocena velja tri leta, ne, lahko jo tri leta uveljavlja za zoisovo štipendijo. Če ne pride na to tekmovanje, nima ocene, nima, recimo nobene nagrade in lahko izgubi zoisovo štipendijo. Ker zdaj so zelo vse poostrili in ni dovolj več ... Ali moraš biti super odličnjak če pa si vmesni odličnjak, pa več to ni dovolj. Ti moraš imeti neke mednarodne nagrade ali pa državne nagrade, da, si ... Niso se pa odločili, da bi naredili online tekmovanje, ne. Mi smo imeli, mi smo imeli zdaj eno tekmovanje v Ukrajini, kjer sem bil predsednik tekmovanja. In smo imeli ogromno prijavljenih iz celega sveta, iz, osemintridesetih držav, sveta. Sto oseminšestdeset tekmovalcev v petih starostnih kategorijah in so bili otroci iz celega sveta in so pošiljali posnetke. In tam se je tudi dogajalo, da nekateri so imeli posnetke spet, ne, s telefonom narejene, nekdo drug, je pa recimo bil en Čeh, ki je snemal v studiu RTV, eni, in je ... Res, da je tudi igral fenomenalno, ampak tudi posnetek je bil totalno profi, ne, tako da bi lahko ga samo zapekel za cede. Taka kvaliteta snemanja. Nekateri ... Ja, nekateri ... Nekateri so imeli katastrofa instrumente, ker so prihajali iz, tudi iz držav, recimo Rusija ali pa Ukrajina, kjer so v bistvu revni, ne, in, tam nimajo inštrumentov, ki bi bili, kvalitete, oziroma vrednosti osemintrideset ali pa petdeset tisoč evrov, ne. In so imeli inštrumente ruske. Ruska je harfa je tako, kot, je bil ruski avto, ne. ruži, brenči, ... Zdaj pa ... Priskrbi inštrumente, ne. Ja. Pol imajo vsi skoraj enake pogoje. No, potem je zato pomembno, da je komisija taka, ki je dovolj zrela, ki je dovolj, usposobljena, ki je bila že večkrat na raznih tekmovanjih, ne. Pa da ni, da ni, pristranska. Če dodam zraven stavek oziroma besedo preveč pristranska, ker, vedno si, ocenjevati glasbo ali umetnost, je vedno osebni pristop oziroma vtis. Tu ni, ... Kjer bi lahko meril centimetre ali pa čas, ampak, je izključno, subjektivno, ne. Ti imaš neko obdobje, po katerem ... Ja, ne. Saj ... Ker je bilo najbolj smešno, ko se, ko so zahtevali, da moramo ocenjevati tudi, odrski nastop. po pa je rek... Zdaj pa kakšen odrski nastop, če pa nekdo špila zraven svoje v spalnici zraven svoje postelje, ne. Ne. In ... Poleg tega žiranti v komisiji so iz raznih držav, ne. Recimo tu sem jaz bil iz Slovenije, en je bil Francoz, ena je bila Poljakinja, pa ker je bilo tekmovanje v Ukrajini, dve Ukrajinki, ne. Ampak pri tistih dveh, ko sem jaz potem šel gledat malo ocene, kako so ocenjevale, so ocenjevale tako, ne, malo domači dobijo, ne. Ker niso bili njuni učenci, vseeno malo več točk, ne. In potem včasih si misliš: kaj smo mi ocenjevali iste učence, smo iste poslušali tekmovalca, ne." Razen pri tistih, ki so res blesteli, tistim niso mogli nižati ocen, ne. Ampak recimo so pa zviševali, raznim tem svojim. No, tega je mene zdaj strah, ne. Kakšno komisijo bojo pri nas naredili zdaj na Temsigu. Prej smo računali, da bo dovolj tujcev, ki so neobremenjeni in, ne, ne vedo, kateri učenec je od koga. Ali pa s katere šole prihaja. Čim bodo, čim bodo na našem državnem tekmovanju sedeli v žiriji ljudje, ki vedo, kdo je čigav, bo prihajalo do kuhinje. Vedno je bilo. Pa znanja moraš imeti dovolj. Ti moraš vedeti, če je nekdo, ne samo da ti je všeč, kako igra, ampak ti moraš vedeti, če je igral tudi stilno pravilno, če je obdobje, za katero je igral, ke se je recimo na prejšnjem tekmovanju dogajalo, ko je bilo v Radovljici, da je ena punca igrala, se pravi dvajseto stoletje, tako kot bi igrala romantiko, v resnici pa je igrala moderno obdobje. In ti ne smeš prekoračiti ali pa igrati drugače, kot je primerno v za tisto obdobje. Ne? In zdaj, če ti igraš neko, mi, mi temu rečemo "ljubim te, bacam te", v resnici pa mora biti, dvajseto stoletje, kjer mora biti grobo, odrezano, z, z dinami... Matematično, točno ja. To ne spada skupaj. Obvlada. Posebej to, potem pri konec srednje šole pa akademija, ne. Potem letos je, to, kar prejšnja leta ni bilo, oziroma na prejšnjem, pred tremi leti tekmovanju, je, da, se izvaja, že v nižjih kategorijah, se pravi v osnovni šoli, se v teh kategorijah mora izvajati tudi delo slovenskega avtorja. Kar je pri harfi malo težje, ker pač od slovenskih avtorjev so dva, trije, v glavnem, največ skladb, ki se izvajajo, so žal moje. Zato ker noben drugi ni hotel nikoli pisati za harfo, ne. In zdaj bojo vsi živi bojo igrali moje skladbe, ne. Iz cele Slovenije. Ko jim pa rečeš: "Napiši za harfo." Ne. ne. A harfa ima pedale? pa kaj že moram pisati? glissando, glissando. Pa to brenči. s koliko prsti? Z osmimi. jaz sem pa napisal z desetimi. Ja, harfa se igra z osmimi. Kaj bom zdaj z onima dvema, ki jih manjka? tako da skladatelji v glavnem nočejo pisati za harfo in tudi tisti skladatelji, ki so napisali za harfo, ne, so bili poročeni po navadi s harfistkami.